Madame la Présidente, ces derniers mois, nous avons assisté à la destruction par le groupe État islamique d'œuvres inestimables du patrimoine historique des nations et de l'humanité.

Face à une telle folie destructrice, les systèmes de prédation organisés souvenez vous dans les années 2000 par les autorités d'occupation américaine en Iraq, à partir du pillage du musée de Bagdad, apparaîtraient presque comme un moindre mal. Ce qui est commun à tous les totalitarismes de la Terreur pendant la Révolution française, et ses dommages immenses pour le patrimoine chrétien français, au bolchévisme en Russie, qui ne laissa presqu'aucune église debout, en passant par la révolution culturelle maoïste en Chine, les talibans en Afghanistan ou le groupe État islamique en Iraq et en Syrie c'est cette même foi aveugle dans l'homme nouveau,